Monsieur le Président, comme l'a rappelé notre rapporteure, Mme Klass, les produits biocides jouent un rôle essentiel, que ce soit dans la sphère domestique, et donc privée, ou dans celle relative aux lieux publics.

Cohérent, tout d'abord, avec les autres législations européennes. La législation REACH, par exemple, ne peut et ne doit pas entrer en contradiction avec le règlement sur les biocides. Il est important d'éviter les millefeuilles administratifs et législatifs qui étouffent et entravent nos entreprises. À ce titre, je tiens à soutenir le compromis obtenu par notre rapporteure, Mme Klass, sur la question épineuse des critères d'exclusion et des candidats à la substitution. De même, l'approche de la formulation cadre pour tous les produits biocides est un élément essentiel du règlement. Elle augmentera, de façon significative, l'efficacité du système communautaire d'autorisation. Un texte communautaire, ensuite. L'introduction du concept d'autorisation centralisée dans l'Union, ou encore la simplification de la procédure et la réduction des délais pour l'autorisation de certains tests relatifs aux activités de recherche et développement, sont deux premières étapes positives vers l'harmonisation du marché européen des produits biocides. Enfin, ne perdons pas de vue nos ambitions pour ce texte la protection, certes, mais la construction de notre marché communautaire et l'innovation européenne doivent également faire partie intégrante de notre démarche.